Hvala za besedo, predsedujoča. Bom samo povzel, katere so tiste problematične točke, ki se, prednostno odpirajo skozi vprašanje sežigalnice v Anhovem, pa mi gospod minister lahko pisno pisno odgovorite, če želite. Prva, prvi problem oziroma prva rešitev, zahteva tudi ekološko osveščenih prebivalcev iz tistega območja, je takojšnja sprememba koncesije za Salonit Anhovo, ki omejuje količino izkopa na največ milijon petsto tisoč tam na leto. Kolikor ga cementarna dejansko potrebuje za proizvodnjo cementa. Pri tej povečani količini izkopa grejo v proizvodnjo klinkerja kot polizdelka, kar je umazana proizvodnja, energetsko potratna proizvodnja, potem se pa ta polizdelek izvaža v, Italijo, mislim ... V resnici je čisti kolonialni odnos. Ne, italijanske cementarne pa lahko italijanske surovine šparajo v zemlji. Medtem pa okoljsko onesnaženje nastaja, pri nas. Skratka, količino izkopa, kot je zdaj določena, je potrebno omejiti na milijon in petsto tisoč ton na leto. Druga točka je, da se dvigne, dvig, koncesijskih vplačil cementarne na raven, ki je sorazmerna s trajnim izkopavanjem mineralnih snovi, pri tem opozarjam, da so te mineralne snovi neobnovljivi naravni, vir in da ta višina koncesije postane primerljiva s plačniki koncesije na drugih področjih v regiji. Prej sem navajal, igralnico Hic s koncesijskim letnim vplačilom tristo petdeset tisoč pa Soške elektrarne, kjer se vplačilo giblje na ravni polovice milijona in tako naprej. Tretja pobuda je, da se benzen res umesti v prvo nevarnostno skupino, skladno s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, neodvisno od evropskih standardov, ne. Bodimo boljši od teh evropskih standardov in da se potem, temu primerno, izpusti omejijo, konkretno na nula cela en miligram na kubični meter, to je stokrat nižje od trenutne vrednosti, enega miligrama na kubični meter. Četrta pobuda pa je izenačenje emisijskih vrednosti za vse škodljive snovi, ki se izpuščajo tako iz sežigalnic kot naprav za sosežig odpadkov, ne pa da za oboje velja ločeni režim ...